Acolo am abordat, între altele, chestiunea utilizării dronelor și, foarte interesant, am descoperit că, între membrii delegației noastre de parlamentari, nu eram cu toții de acord, nu aveam același punct de vedere în chestiunea dronelor înarmate, la fel autoritățile locale erau și ele divizate în această privință tot așa, ambasadorii unor țări occidentale nu aveau aceeași perspectivă. Spun aceasta pentru a sublinia faptul că nu există de fapt un consens internațional pe acest subiect. Ce știm din perspectivă europeană știm că utilizarea masivă a acestui tip de drone în afara zonelor de conflict poate fi considerată incompatibilă cu respectarea drepturilor omului. Știm de asemenea că o arată sondajele, anchetele făcute cetățenii europeni se opun utilizării de drone înarmate pentru a ucide extremiști în afara zonelor de conflict. De aceea, cred că trebuie să clarificăm regulile pentru utilizarea forței în afara zonelor de conflict, trebuie să definim foarte clar țintele legitime și să ne punem, de asemenea, întrebarea legată de transparența unor asemenea operațiuni și de responsabilitatea politică în cazul lor cooperarea cu Statele Unite, în acest context, mi se pare esențială.